Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, alors que la zone euro s'enfonce dans la récession, le Parlement doit adresser un signal fort à la Commission et au Conseil.

Nous avions de nombreux griefs contre le six pack mais, aujourd'hui, face à l'urgence de la situation, nous pouvions souligner ensemble que ce six pack est bien plus adapté à la situation que les recommandations de la Commission. Celle ci demande à la plupart des États de réduire de 1,5 point de PIB leur déficit en pleine récession, alors que le six pack recommande seulement une réduction de 0,5 point de PIB. Un point de PIB d'austérité en moins, cela peut favoriser la reprise et éviter des dizaines de milliers de pertes d'emplois.